Ich möchte mich zunächst für die gute Zusammenarbeit mit allen Berichterstattern aus den Fraktionen und auch für die gute Zusammenarbeit oder das intensive Miteinander im Trilog mit der Kommission bedanken. Vom Kühlschrank über die Kaffeemaschine bis zum Herzschrittmacher, von den Energienetzen über die TK Netze bis zur Verkehrsinfrastruktur alles ist künftig mit allem vernetzt. Was heißt das für uns, liebe Kolleginnen und Kollegen? Für uns heißt das, dass Cybersicherheit eine der obersten politischen Prioritäten in Europa sein muss. Vielleicht erinnern Sie sich noch Vor zwei Jahren hatten wir WannaCry einen großen Cyberangriff.

Also man sieht, was so ein europaweiter internationaler Cyberangriff für dramatische Konsequenzen haben kann.

Mit Blick auf das, was wir in den letzten Jahren schon in Sachen Cybersicherheit in Europa vor allem auch mit Hilfe des Europäischen Parlaments auf die Reihe gebracht haben, glaube ich, dass wir ganz gut ausgerüstet sind. Es gibt eine europäische Cybersicherheitsstrategie, wir haben vor einigen Jahren die Richtlinie über kritische Infrastrukturen verabschiedet, wir werden morgen den Cyber Security Act verabschieden, und wir werden Kompetenzzentren in Europa vernetzen und auch ein europäisches Cyber Kompetenzzentrum aufbauen. Genau das ist die richtige Antwort auf diese internationalen Herausforderungen.